Domnule președinte, doamnă vicepreședintă înalt reprezentant, doresc din start să vă mulțumesc pentru discursul dumneavoastră echilibrat, pragmatic și, da, atât de mult așteptat de Parlamentul European.

Membrii Parlamentului European sunt îngrijorați de creșterea violenței, a actelor de terorism și condamnă recentele pierderi de vieți omenești de la Ierusalim și actele de terorism care au stat la baza acestora. Grupul Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European ia act de inițiativele unor parlamente naționale de a adopta moțiuni în favoarea recunoașterii statului palestinian și salută acest demers. Apreciez că, în contextul actual, atât de tensionat și complicat, negocierile de pace și recunoașterea trebuie să meargă mână în mână.

Obiectivul nostru trebuie să fie existența a două state egale, suverane, care să trăiască în pace și în respect cu regulile internaționale.

Consolidarea viabilității și statalității palestiniene cere o strategie comună a actorilor internaționali Uniunea Europeană, Statele Unite și statele din regiune pe care dumneavoastră le ați menționat dar, de asemenea, ajutor financiar și logistic pentru ca acest lucru să se întâmple într un orizont previzibil. Uniunea Europeană trebuie să devină rapid un actor major care, împreună cu Statele Unite și statele din regiune, să contribuie la relansarea procesului de pace și la finalizarea acestuia într un orizont de timp rezonabil. Numai așa, printr un acord durabil și recunoașterea reciprocă, inclusiv de către statele arabe, a statului israelian, putem garanta cadrul legitim de existență a celor două state și popoare.